Ukrajna csak egy módon tartható egyben, regionalizációval, egy valódi föderalizmussal.

Vissza kellene Ukrajnában állítani az orosz nyelv államnyelvi státuszát, a Krímben pedig az ukrán nyelv státuszát. Krím elszakadása, visszatérése Oroszországhoz nemcsak az orosz területszerző politika eredménye, hanem mögötte milliós orosz tömegek önrendelkezési igénye van.